Monsieur le Président, je tiens d'abord à féliciter Mme Bozkurt pour le travail accompli dans ce rapport qui rend bien compte de la situation des femmes en Turquie. Toutes les informations et statistiques à propos de l'état actuel de la société turque en matière de droits des femmes sont précieuses et utiles. J'ai voté pour ce rapport parce qu'il nous montre, encore une fois, que le principe d'égalité entre les sexes et le respect des droits fondamentaux ne sont pas une réalité, malgré les cadres législatifs en place. Il nous rappelle combien il est important que nous continuions à travailler pour que les femmes n'aient plus à subir de discriminations et de violences basées sur la différence des genres, et cela non seulement à l'intérieur des frontières européennes, mais aussi partout dans le monde. De fait, le projet de société européen propose une vision où tous les hommes et les femmes, juges de leurs droits, sont libres de toute forme de violence ou de discrimination et peuvent exploiter tout leur potentiel humain dans un environnement d'égalité.